flutningsmenn ásamt þeirri sem hér stendur eru háttvirtir þingmenn þuríður backman ragnheiður ríkharðsdóttir siv friðleifsdóttir árni páll árnason kristinn h gunnarsson ellert b schram og pétur h blöndal ályktunartillagan hljóðar svo alþingi ályktar að fela heilbrigðisráðherra að skipa nefnd til að undirbúa að hreyfing geti orðið valkostur í heilbrigðisþjónustu sem lækning og á fyrirbyggjandi hátt

nefndin kanni kostnað og ávinning af fyrirkomulaginu hún meti hvort gera þurfi breytingar á lögum til að ná þessu markmiði og hvort setja þurfi á laggirnar nám eða endurmenntun fyrir þá sem hafa umsjón með hreyfingar lífsstíls eða þjálfunaráætlunum nefndin verði skipuð sjö manns ráðherra skipi formann án tilnefningar og landlæknir læknafélag íslands samtök sjúkraþjálfara heilsugæslan íþróttasamband íslands og lýðheilsustofnun tilnefni einn hver nefndin skili tillögum sínum

og í þriðja sinn undir heitinu hreyfiseðlar í heilbrigðiskerfinu en hún hét áður tillaga til þingsályktunar um hreyfingu sem valkost í heilbrigðiskerfinu þar sem hreyfiseðlar hafa verið teknir upp í tilraunaskyni að minnsta kosti í einni heilsugæslustöð að þá telja flutningsmenn að ástæða sé til þess að fara í þá vinnu sem hér er lögð til í nefndarvinnu sem hefur verið innt af hendi í heilbrigðisráðuneytisins á síðasta kjörtímabili þá hefur verið tekið undir þessar hugmyndir sem lagðar eru hér fram og sömuleiðis má nefna hafði forgöngu fyrir undir stjórn þorgríms þráinssonar þar var einmitt einnig tekið mjög sterklega undir þær tillögur um að komið yrði á þessu hreyfiseðlakerfi í heilbrigðisþjónustunni á tímum síhækkandi útgjalda heilbrigðiskerfisins þar sem útgjöld og lyfjanotkun eykst og aðgerðum fjölgar sífellt á sjúkrahúsum og ég tali nú ekki um í ástandi eins og því sem ríkir hér í dag þar sem menn verða að horfa til hagkvæmni á allan hátt og þurfa að bregðast við að þá er full ástæða til þess að taka upp leið eins og þessa auðvitað hafa læknar hingað til

lagt til og ráðlagt fólki að hreyfa sig og

og verið með margar leiðbeiningar en það hefur ekki verið gert á markvissan hátt og ekki eftir ákveðnu skipulagi eins og gert er í þeim löndum þar sem hreyfiseðlarnir hafa verið teknir upp sem er á norðurlöndunum núna þegar ástandið í samfélaginu er eins og það er og margir eru að missa atvinnuna fólk er haldið depurð og jafnvel þunglyndi að þá er þarna leið sem hægt er að fara til að vinna gegn og minnka þau áhrif sem slíkt ástand skapar þessi hugmynd er útfærð þannig á norðurlöndunum að í stað þess að læknir skrifi lyfseðil eða sendi sjúkling í aðgerð á sjúkrahús þá byrjar hann á því að skrifa upp á ráðgjafar og hreyfingaráætlun svokallaða hreyfiseðla og þannig getur sjúklingurinn tekist á við heilsuleysi sitt með eigin atorku ekki eingöngu heilsuleysi heldur líka vanlíðan eins og ég nefndi áðan þá eru útgjöld heilbrigðiskerfisins að aukast stöðugt og því þarf að leita leiða til þess að bregðast við því og breyta þeirri hugsun að eina lækningin við kvillum séu lyf eða læknisaðgerð því sjúklingar geta oft breytt heilsufari sínu sjálfir með breyttu líferni mataræði og hreyfingu ég vil nefna hérna þó það sé auðvitað ekki hægt í öllum tilvikum að þá er það vissulega hægt í mörgum þeirra ýmsir menningarsjúkdómar sem orsakast af óheilbrigðu líferni kosta samfélagið sífellt hærri fjárhæðir

hvaða áhrif það hefur haft á kostnað í heilbrigðiskerfinu í greinargerð með þessu máli er einmitt nefnt hér að offita meðal fullorðinna hefur tvöfaldast á íslandi á

ofþyngd hefur líka aukist en sextíu og fimm prósent fullorðinna hér á landi eru yfir æskilegri þyngd og fylgja því auðvitað ýmsir og mjög margir sjúkdómar með þessari leið sem hér er lögð til er hægt að hvetja til geðræktar um leið og hvatt er til heilsuræktar og ég eins og ég nefndi áðan tel að það sé aldrei mikilvægar heldur en í dag að fara þessa leið í greinargerð með frumvarpinu er útlistað hver helstu verkefni nefndarinnar skuli vera menn kynni sér hvernig hreyfimeðferð var komið á í danmörku noregi og svíþjóð og hver reynslan hefur verið af þessari meðferð þar en samkvæmt því sem ég hef kynnt mér þá hefur þetta skilað miklum og góðum árangri að fara þessa leið ekki bara sem meðferð heldur einnig í forvarnaskyni og hefur verið boðið upp á alls kyns átak til þess að auka heilsu fólks einmitt með aukinni hreyfingu það hafa orðið ýmsar breytingar í samfélaginu á undanförnum árum þar sem fólk er farið að hreyfa sig minna og hvað þá núna þegar

athafna til hreyfingar og til að sinna heilsufari sínu þannig að þetta mál er

í greinargerðinni er bent einmitt á þær leiðir sem norðurlandaþjóðirnar hafa farið það er líka talað um offitumálin og hvaða félagslegar afleiðingar þau hafa það er einelti einangrun fordómar sem leiða þá til minni möguleika til náms og atvinnu og til að stofna fjölskyldu fyrir utan alla þá sjúkdóma sem rekja má til óheilbrigðra lífshátta bæði hjarta og æðasjúkdóma hár blóðþrýstingur áunnin sykursýki sykursýki eldra fólks og sömuleiðis hefur komið í ljós að með aukinni þyngd barna þá hefur áunnin sykursýki aukist hjá þeim hópi þannig að þetta er stór vandi sem við stöndum frammi fyrir ég vil líka minna á það ef menn geta komið í veg fyrir skurðaðgerðir sem hefur sýnt sig þar sem þessi leið hefur verið farin að þá er einnig hægt að koma í veg fyrir ýmsa áhættu því auðvitað hefur allt inngrip eins og skurðaðgerðir hættur í för með sér og sparar náttúrlega bæði einstaklingi og samfélaginu mikla fjármuni ég hef einmitt nefnt það í umræðu um þetta þingmál dæmi um hóp eldri borgara sem beið eftir því að komast í liðskiptaaðgerð og var sendur í vatnsleikfimi og að lokinni þeirri þjálfun þurfti ekki nema helmingurinn að fara í liðskiptaaðgerðina þannig að þetta sýnir að þetta hefur skilað árangri þar sem þessi leið hefur verið farin það er lagt til að margir aðilar komi að þessari vinnu það er talað um sjúkraþjálfara íþrótta og líkamsræktarfyrirtæki fyrirtæki og stofnanir og svo framvegis og ég tel fulla ástæðu til þess að fyrirtæki sem þurfa núna að taka á og efla liðsheild og hvetja sitt starfsfólk taki upp einmitt svona hreyfiátak innan sinna raða menn hafa bent á til dæmis gönguferðir stafgöngu og ýmislegt fleira sem hefur skilað árangri einmitt á norðurlöndunum ég hef fylgst með því frá því að ég lagði þetta mál fram fyrst hvernig umræða um þessar leiðir hefur verið á norðurlöndunum og hún er nánast undantekningarlaust jákvæð það eru líka kjöraðstæður hér á landi til þess að fara þessa leið það eru hvergi fleiri sundlaugar það er mjög góð íþróttaaðstaða og hún ekki alls staðar fullnýtt og við eigum mikið af vel menntuðu fagfólki sem getur tekið að sér að veita þá fjölbreyttu þjónustu sem þyrfti að standa til boða þegar og ef þessi hreyfiseðlaaðferð verður tekin upp fyrir nokkrum árum eða árið tvö þúsund og fimm

verkefnastjórnun og leiðtogaþjálfun við endurmenntunarstofnun háskóla íslands lokaverkefni um hreyfingu sem meðferð í heilbrigðisþjónustunni við nefndum það hreyfiseðil ávísun á hreyfingu og lauk verkefninu með skýrslu um það hvernig væri hægt að koma

og heilsugæslan í garðabæ horfði einmitt til þessa verkefnis þegar þeir tóku þetta upp í tilraunaskyni og vegna þess að þetta verkefni liggur fyrir þá ætti að vera enn auðveldara fyrir heilbrigðisyfirvöld að fara þessa leið það er búið að vinna þarna hluta af því verki sem þarf að vinna áður en teknir eru upp hreyfiseðlar

og er hægt að hafa vinnu þessara nemenda í

í vinnu þeirrar nefndar sem lagt er til að sett verði á laggirnar ég hef nú mælt fyrir þessu máli áður þannig að ég ætla ekki að orðlengja þetta auðvitað væri hægt að tala um þessi mál lengi en ítreka það að aldrei hefur verið mikilvægara heldur en nú að taka upp þessa hreyfiseðla í heilbrigðiskerfinu og legg ég því til að háttvirtir þingmenn í heilbrigðis og trygginganefnd sem ég mælist nú til að þetta mál fari til skoði þetta mál af alvöru og afgreiði það nú til þingsins aftur og það verði samþykkt vegna þess að hér er á ferðinni mikið þjóðþrifamál sem hefur sýnt sig að hefur skilað